Hvala lepa za besedo. Jaz sem mislil, da danes ne bom slišal in videl ničesar novega, da sem, kar se tiče migracij, že veliko izvedel, pa vendar. Zgodilo se je nekaj, kar vzbuja veliko optimizma. Poslanec Levice je v državni zbor prinesel Sveto pismo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovane državljanke, spoštovani državljani, še je upanje za Slovenijo. Medtem Nova Slovenija stališča do migracij ni spreminjala. Še vedno nasprotujemo marakeški deklaraciji, prav tako še vedno zagovarjamo politiko nadzorovanih meja, ker je treba preprečiti vse ilegalne prehode. Predvsem pa smo mnenja, da je za vzroke migracij treba reševati na samem, izvoru. Kar se tiče referenduma, naj povem naslednje. Če bi referendum bil vložen pravočasno, se pravi pred glasovanjem, o dogovoru, v Marakešu, in če bi referendum bil zavezujoč, potem bi bilo edino pravilno, da ga tudi podpremo. Danes pa, ko je tudi s podporo Slovenije, slovenske vlade dogovor o migracijah že sprejet, je po toči zvoniti prepozno. posvetovalni referendum je torej, draga anketa, v tem trenutku pa še prepozna. Hvala lepa.